Der jährliche Gleichstellungsbericht gibt uns immer wieder eine Chance, hier über die berechtigten Forderungen der Frauen in Europa zu sprechen, Fehlstellungen in den Gesellschaften noch einmal aufzuzeigen, und wir nutzen diese Möglichkeit. Wir sollten uns aber auch auf die wichtigen Punkte konzentrieren, auf das, was wir auch wirklich jetzt verändern können.

Wirtschaftliche Unabhängigkeit bedeutet eigene Handlungsmöglichkeiten und ist somit der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben, sowohl der Frauen als auch der Männer. Noch in den 60er Jahren war es in Deutschland so, dass die Frauen erst einmal die Genehmigung des Mannes einholen mussten, um zur Arbeit gehen zu können. Darüber können wir heute nur schmunzeln, das haben wir überstanden. Aber wir haben es bis heute nicht geschafft, dass wir gleichen Lohn für gleiche Arbeit oder gleichwertige Arbeit haben.

Das ist natürlich die Lebensleistung der Frauen, die mit Sicherheit anders ist als bei den Männern Kindererziehung, Familie und Pflege gestalten die Arbeitsbiographie der Frauen anders.

Ich behaupte sogar, dass Familienleistungen und soziale Leistungen im Grunde eigentlich wertvoller für die Gesellschaft sind als mancher Beruf in einem klimatisierten Büro. Am gleichen Lohn für gleiche Arbeit und gleiche Rente müssen wir weiter arbeiten, wenn wir Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ernsthaft wollen.

Ich bin Viviane Reding, unserer Kommissarin, sehr dankbar, dass sie dieses Thema zu ihrem Thema gemacht hat und dass sie es so behandelt, wie sie es behandelt. Sie hat eine ganz klare Position in dieser Sache, und ich hoffe auf eine breite Unterstützung quer durch alle Parteien. Ich weiß, dass wir Frauen, die wir heute hier große Reden halten, vielfach auch noch in den eigenen Parteien für Mehrheiten kämpfen müssen. Ich lade uns alle dazu ein, dass wir das gemeinsam tun als eine parteiübergreifende Aktion, hier brauchen wir eine breite Unterstützung über alle Parteien und über alle Gesellschaftsgruppen hinweg. Eins ist ganz klar Wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen und in den Entscheidungsgremien, wenn wir etwas verändern wollen, und wir Frauen wollen etwas verändern.